Nous ne pouvons laisser Daech redessiner le Moyen Orient et éradiquer les minorités chrétiennes. Lorsque des musulmans sont attaqués dans le monde, les pays musulmans réagissent.

L'Europe, qui a des racines chrétiennes que cela plaise ou non doit, elle aussi, se faire entendre. Que va t elle dire alors que des chrétiens sont obligés de quitter les régions qui sont leurs terres d'ancrage traditionnel? Qu'allons nous faire pour leur permettre de rester ou de revenir? Certes, l'Union européenne peut s'appuyer sur les autorités religieuses et sur des gouvernements locaux lorsqu'ils sont ouverts mais il faut aller plus loin.

Madame la Haute Représentante, des moyens existent, mais au delà des discours ou de certaines initiatives sur les droits de l'homme, qu'allez vous réellement mettre en œuvre dans les domaines judiciaire, diplomatique, coercitif voire militaire pour permettre aux gens de rester ou de revenir chez eux?